Capacitatea acestor state de a primi și găzdui refugiații depinde de sprijinul lumii occidentale, depinde de sprijinul Uniunii Europene. Criza va scăpa complet de sub control în momentul în care țările vecine nu vor mai putea primi refugiații sirieni, al căror număr probabil se va dubla până la sfârșitul anului. Trebuie să avem în vedere două aspecte în primul rând, acest sprijin nu este sustenabil pe termen lung de aceea sunt necesare eforturi pentru a găsi o soluție politică în al doilea rând, milioanele de refugiați, dintre care peste 60 sunt copii sau tineri, vor avea nevoie de un sprijin constant după întoarcerea acasă, pentru a și reconstrui viața.